Voorzitter, morgen stemmen we over een zeer belangrijke richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Deze schendingen moeten stoppen en ik steun daarom het verslag. Ik vraag aandacht voor drie punten.

Door samenwerking van politie en justitie kan de hele keten van hun kwalijke activiteiten in kaart worden gebracht.

Natuurlijk zullen internationale criminelen altijd voorliegen dat ze in betrekkelijk kleine onderdelen actief zijn, om zo hun rol te minimaliseren.

Afgelopen week heb ik met mijn Roemeense collega Buşoi een bijeenkomst georganiseerd over mensenhandel en seksuele uitbuiting. Daar waren ook hulporganisaties uit West en Oost Europa bij aanwezig. Zij helpen vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting.

In landen als Hongarije en Roemenië krijgen vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn, niet altijd de goede hulp. Maar artikel 18 van de ontwerprichtlijn zegt dat de lidstaten minderjarige slachtoffers moeten helpen. Verschillende blijf van mijn lijfhuizen in Midden en Oost Europa zitten vol met jonge meisjes, soms wel jonger dan 16 jaar. Ik roep de Oost Europese lidstaten op de richtlijn ter harte te nemen en slachtofferhulp serieus te nemen, en de Commissie om erop toe te zien dat die hulp ook wordt geboden.